Je pense que la meilleure mesure à prendre pour sauvegarder un travail de qualité dans notre agriculture est de continuer à la soutenir. Je compte sur l'ensemble des membres présents même s'ils ne sont pas très nombreux lors d'une prochaine discussion budgétaire, pour soutenir financièrement, dans les décisions que ce Parlement prendra, la politique agricole commune.